D'abord parce que ce n'est pas vrai que l'Europe accueille toute la misère du monde je crois qu'en 2007, par exemple, l'Europe n'a accueilli que 14 des réfugiés de la planète et ensuite, parce qu'il y a des pratiques qui sont absolument insupportables.

La détention des demandeurs d'asile a un coût prohibitif.